Domnule președinte, Uniunea a adoptat deja mai multe acorduri care se referă la schimbul de informații, de la urmărirea banilor care finanțează organizații teroriste sau registrul cu numele pasagerilor. Scutul pentru protecția datelor personale va ajuta mediul economic, luând, mai ales de pe umerii celor mici, întreprinzătorilor mici și mijlocii care derulează afaceri transatlantice, povara unor costuri birocratice mari. La cererea Uniunii Europene, Statele Unite au adoptat o serie de reforme ale programelor de supraveghere prin care se interzice, între altele, colectarea în masă a datelor, se protejează viața privată și libertățile civile ale persoanelor din afara Statelor Unite și se garantează căi legale de atac pentru cetățenii Uniunii. Trebuie să recunoaștem aceste progrese și să punem în aplicare cât mai repede prevederile acestui scut pentru protecția datelor personale. Este necesară o evaluare a modului în care se aplică și această evaluare, sunt convinsă, va duce la o protecție și mai puternică a datelor personale, dar haideți să începem să îl punem în aplicare!